Konkurencyjność i dobrobyt zależą od zdolności obywateli danego obszaru i zdolności przedsiębiorstw na nim zlokalizowanych do jak najlepszego wykorzystania jego zasobów. Polityka Unii Europejskiej powinna dawać impuls do takich działań, w szczególności kładąc nacisk na zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju pomiędzy regionami o specyficznych uwarunkowaniach naturalnych i geograficznych. Wspieranie harmonijnego rozwoju ma na celu wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii. Należy skupiać się na rozwijaniu atutów i szukaniu potencjalnych obszarów przewagi konkurencyjnej terenów górskich i wyspiarskich. Jest to swego rodzaju budowanie mostów pomiędzy równowagą ekologiczną, wydajnością ekonomiczną oraz spójnością społeczną w celu zapewnienia szans rozwoju wszystkim w tych trudnych regionach. Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony Unia jest zobligowana do szukania takich rozwiązań.